Un'ultima annotazione sugli atti delegati è chiaramente un nuovo modo di procedere, sul quale tutti quanti siamo stati un attimo in tensione.

Prendiamo atto della chiarificazione del Commissario, che va nella direzione giusta, e siamo certi di poter cooperare con lui, come Parlamento, per raggiungere una migliore implementazione di questa politica agricola.